Madame la Présidente, la délégation française au groupe PPE s'est prononcée très majoritairement contre les listes transnationales.

Je crois qu'aujourd'hui nous avons toutes les institutions nécessaires pour fabriquer de l'Union européenne.

J'attire l'attention de ce Parlement à force d'aller trop vite pour brandir, sans cesse, du communautaire, sans consulter les parlements nationaux, les gouvernements, sur Schengen, sur la gouvernance économique où nous ne sommes pas capables de trouver des majorités nous sommes en train de fabriquer des anticommunautaires.

Un jour, nous aurons une fédération, mais aujourd'hui il n'y a pas de majorité politique.